Dans ce cadre, je suis convaincu qu'il faut améliorer la couverture consulaire dans les pays tiers, encourager la délivrance par les États membres de visas humanitaires et faciliter ainsi l'accueil temporaire des réfugiés et des défenseurs des droits de l'homme menacés dans les pays tiers. Par ailleurs, il faut insister auprès de la Commission pour qu'elle étudie la possibilité de créer un mécanisme européen commun de délivrance de visas de courte durée, basée sur une appréciation du risque individuel afin de compléter la présomption de risque liée à la nationalité.

Enfin, lancer la procédure en vue de l'obtention d'un accord d'exemption entre l'Union européenne et l'Ukraine me paraît répondre aux appels de la société civile ukrainienne.